síðustu vikum að ræða þessa skýrslu og að hún gæti að þeirri umræðu lokinni gengið til

það er nú svo að einn megintilgangur skýrslunnar er að stuðla að umræðu og skoðanaskiptum um þessi mikilsverðu mál og í þeim tilgangi ekki síst er hún tekin saman við stöndum frammi fyrir því að fjármálakerfi heimsins hafa mátt þola líklega hörðustu kreppu sem á þeim hefur dunið í heila öld þó má kannski segja að einstök ríki hafi jafnvel farið verr út úr glímu við kreppur svo sem hrun bankakerfis bandaríkjanna

erfiðleikar hafa steðjað að og steðja enn að fjármálakerfum mjög margra ríkja í senn reyndar þannig að velflest af þróaðri ríkjum sem hafa myndað burðarásinn í hagkerfinu og margir hefðu sjálfsagt talið að væru komin með svo þroskuð fjármálakerfi að litlar líkur væru á allsherjar smiti og kreppum að þau sitja nú í sömu súpunni að þessu leyti ekki þarf að fjölyrða um efnahagsleg og félagsleg áhrif þessa ástands þess gætir um allan heim og það endurspeglar náttúrlega hversu nánum böndum hagkerfi flestra ríkja eru nú orðin tengd hvert öðru þessi fjármálakreppa hefur auðvitað leitt í ljós miklar grundvallarveilur og vankanta á fjármálakerfinu ég held að það þurfi varla að deila um það og sömuleiðis hafa vaknað margar og margvíslegar siðferðilegar og pólitískar spurningar sem takast verður á við og svara allt er þetta nauðsynlegt eigi að vera mögulegt að endurheimta traust almennings til banka og fjármálamarkaða af þessum sökum er auðvitað þörf á gagngerum umbótum að endurskoða umgjörð og skipan fjármálakerfisins víða um lönd á alþjóðavettvangi og ísland

gerðist er það ísland kostnaðurinn af hruni íslensku bankanna haustið tvö þúsund og átta var og er geysimikill og birtist í ýmsum myndum í atvinnuleysi í tekjumissi í mikilli skuldaaukningu heimila og fyrirtækja og síðast en ekki síst í stóraukinni skuldabyrði íslenska ríkisins allt er þetta rakið í skýrslunni herra forseti við glímum öll við áhrif þessa stjórnvöld almenningur og atvinnulífið að ógleymdu auðvitað því tapi sem varð með falli íslensku bankanna og erlendir lánardrottnar sitja uppi með

hvað þarf að gera til þess að draga úr líkum á því að þjóðarbúið verði nokkru sinni aftur fyrir áföllum af þessu tagi og hvernig má almennt reyna með fyrirbyggjandi aðgerðum að draga úr mögulegum fjármálaáföllum sem kunna að ríða yfir í framtíðinni því að það væri nú barnalegt að draga þann lærdóm af þessari kreppu og eða viðbrögðunum við henni sem menn hafa stundum freistast til að gera áður að nú hafi menn lært sína lexíu og annað eins muni aldrei endurtaka sig þessu hafa menn lofað áður og lítið orðið um efndir við þurfum að glíma við þetta viðfangsefni sjálfra okkar vegna til að endurheimta hér á landi traust á íslensku fjármálakerfi en traust er eins og allir vita forsenda þess að bankakerfið geti sinnt þeim mikilvæg verkefnum sem því eru ætluð og það dugar ekki að busla hér á yfirborðinu það þarf að skyggnast djúpt í samhengi fjármálakerfisins og þjóðarbúskaparins almennt kanna vandlega hlutverk og gangverk fjármálastarfseminnar

hvað valdi því að fjármálakerfin hafa jafnmikla tilhneigingu til ofþenslu sem síðan endar í kreppum eins og raun ber vitni hvað er hægt að gera til þess að fyrirbyggja þessa sveifluhegðun þá reyna menn að greina og rekja rætur þeirra fjármálaáfalla sem dunið hafa yfir á undanförnum árum hvernig er hægt að tryggja að fjármálakerfið gegni sínu mikilvæga hlutverki sem ekki má ýta til hliðar í umræðunni það er að beina sparnaði til

og tryggja jöfnun ráðstöfunartekna yfir ævibil manna og svo framvegis og svo framvegis það verður að horfast í augu við það að flest bendir til að fjármálakerfið og stjórnendur fjármálafyrirtækja hafi einfaldlega ekki á síðasta áratugnum eða svo haft það í öndvegi að sinna þessum meginverkefnum heldur hafi af margvíslegum ástæðum vegna markaðsbresta vegna margs konar flókinna fjármálaafurða sem menn voru ótrúlega hugkvæmir í að búa til

leiðst út í starfsemi sem alls ekki þjónaði þessum grunnmarkmiðum heilbrigðrar fjármálastarfsemi í samfélaginu og þangað sé að leita ekki síst rótanna að ofþenslu eða græðgisvæðingu eins og við höfum mörg hver kosið að kalla það sem endaði með þessu dýrkeypta hruni þá er spurningin hvað er til ráða og vissulega hefur þegar ýmislegt verið gert við fengum hér rannsóknarskýrslu og á grundvelli hennar og samhliða hefur löggjöf verið breytt þar sem menn hafa reynt að sníða af augljósustu ágallana sem hrunið afhjúpaði svo sem eins og að draga úr krosseignatengslum og lánveitingum til eigenda eða tengdra aðila og má nefna í því sambandi allviðamiklar breytingar sem gerðar voru á lögum um fjármálafyrirtæki og ný lög um vátryggingarstarfsemi sem sett voru á árinu tvö þúsund og tíu þessari skýrslu hér er hins vegar ætlað

og umfjöllunar um skipan þessara mikilvægu mála skýrslan er með vilja sett þannig fram að það er ekki reynt að svara með tæmandi hætti eða taka afstöðu til margra stóru álitamálanna heldur eru þau reifuð og ýmis sjónarmið reidd fram til þess að þroska umræðuna áfram og leiða okkur áfram í áttina að því að komast að niðurstöðu um mörg mjög mikilsverð atriði nokkrar af þeim hugmyndum vil ég þó gera sérstaklega að umfjöllunarefni án þess að tíminn leyfi að fara í þær í einstökum atriðum en ég byrja þar á því að þar er talsvert fjallað um það sem kalla má þriðja svið hagstjórnar það er sérstaka löggjöf um fjármálastöðugleika þar sem væri að finna rammalöggjöf um alla samkynja starfsemi á fjármálamarkaði til þess að tryggja að sömu reglur gildi um fjárhagslegt öryggi og ávöxtun eigna og framgöngu á markaði í þeim lögum væri einnig búið um hvernig best væri að samræma aðgerðir til að tryggja fjármálalegan stöðugleika og hér í skýrslunni er nefndur möguleikinn á fjármálastöðugleikaráði það þarf að fjalla um og ganga frá verkaskiptingu eftirlitsaðila og um samþættingu fjármálastöðugleika og annarra stjórntækja á sviði hagstjórnar og efnahagsmála fjármálastöðugleiki eru auðvitað mikilvæg almannagæði sem við getum kallað sem svo og hefur án efa ekki fengið þá athygli sem skyldi í umfjöllun um þessi mál ég vil líka nefna að í skýrslunni er fjallað um aðskilnað mögulegan aðskilnað eða frekari aðgreiningu

þar er sömuleiðis ekki kveðið upp úr um það

en það er að sjálfsögðu eitt af því sem er mikilvægt að menn hafi undir í þessari umræðu og móti sér skoðun á hafi þeir hana ekki fyrir það er hægt að segja að það sé ekki bráðavandi eða bráðahætta á ferðum í íslenska bankakerfinu í augnablikinu hvað þetta varðar einfaldlega sökum takmarkaðrar stærðar þess og eðlis við núverandi aðstæður í okkar nýendurreista bankakerfi en það væri barnalegt að horfa ekki til framtíðar og vera búinn að ákveða og ganga frá í lögum þá framtíðarskipan mála sem við ætlum hér að viðhafa í þessum efnum þá er það augljóst mál að eitt af því sem gera má til að afmarka áhættu í kerfinu er að aðskilja hina hefðbundnu viðskiptabankastarfsemi og áhættusamari starfsemi eða aðra starfsemi sem liggur fjær einstökum viðskiptavinum með svipuðum hætti og nú er hugsað í frumvarpi til laga um sparisjóði sem hér liggur fyrir þinginu ég vil þá aðeins nefna að lokum hæstvirtur forseti næstu skref í málinu hvernig við hugsum okkur að þróa þessa umræðu og vegferð áfram það er sem sagt meiningin að að lokinni umfjöllun hér á alþingi og eftir atvikum því sem þingnefnd vill um málið fjalla mun sérfræðingahópur sem þegar hefur verið skipaður og fenginn til verksins skipaður þeim gavin bingham fyrrverandi framkvæmdastjóra hjá bis í basel kaarlo hennar sem var forstjóri finnska fjármálaeftirlitsins og menn kannast nú orðið nokkuð við hér á landi og jón sigurðsson fyrrverandi bankastjóri

fara rækilega yfir skýrsluna fá umfjöllun sem um hana hefur orðið þær umsagnir og þau skoðanaskipti sem hún hefur orðið tilefni til og vinna úr því efni tillögur sem verða svo til skoðunar á haustmánuðum í þessari rýnivinnu mun sérfræðinefndin meðal annars kanna hvernig lögum og reglum um fjármálastarfsemi og framkvæmd eftirlits á íslandi hefur verið breytt þegar frá hruni greina þá veikleika sem enn eru til staðar á regluverki eftirlitsþáttum og eftirfylgni og gera tillögur til úrbóta leggja fram tillögur byggðar á viðurkenndum rannsóknum og samanburði við aðra kosti um hvernig unnt er að styrkja stofnanalega umgjörð eftirlits á fjármálamarkaði og þá er mikilvægt að leggja áherslu á að það snýr bæði að eindaeftirliti eftirliti með hverri og einni einingu í kerfinu

loks mundi sérfræðinganefndin fjalla um það hvernig best færi á því að setja heildarumgjörð um alla starfsemi á fjármálamarkaði og þar á meðal taka afstöðu til þess hvort setja eigi slíka ramma eða regnhlífarlög og þá hvort hluti af því eigi að vera fjármálastöðugleikaráð á grundvelli niðurstaðna þessa sérfræðihóps er svo gert ráð fyrir því að ráðist verði í frumvarpssmíð og leitað aðstoðar meðal annars fræðasamfélagsins í þeim efnum og von mín er sú að ef allt gengur vel gætum við mætt með slíka afurð hér snemma á haustþingi ég endurtek svo herra forseti þakkir mínar fyrir að fá þessa umræðu og vona